Laat me eerst benadrukken en herhalen dat asiel en migratie twee verschillende zaken zijn, die afzonderlijk moeten worden behandeld. Asiel kan bijvoorbeeld niet de structurele interne economische tekortkomingen oplossen en legale migratie kan ook de asielcrisis niet oplossen.

Het is essentieel voor onze economie dat Europa hooggekwalificeerden kan aantrekken. Maar, ik herhaal, de blauwe kaart mag geen sluiproute zijn voor asiel. Ik benadruk daarom het belang van een effectief vrije vacature die enkel via de blauwe kaart kan worden ingevuld.

En tot slot, eens in Europa is het belangrijk dat nieuwkomers zich goed integreren. Ik steun daarom het voorstel om Europese middelen vrij te maken voor de integratie van nieuwkomers.